Nadie puede demostrar que esta Directiva vaya a plantear la supresión de puestos de trabajo.

En cambio, sí que se ha demostrado científicamente que setecientos mil europeos y europeas pierden el puesto de trabajo, junto a la vida, cada año. Se trata de un objetivo tan ambicioso, o tan poco ambicioso en este caso, como lograr que dos millones y medio de europeos y europeas no pierdan cada año el trabajo junto a la vida. Y, frente a ese objetivo poco ambicioso, hemos tenido que soportar la campaña de los lobbies más indecente, más poco honesta y más insidiosa que jamás haya habido en este Parlamento, con manipulación de argumentos, con mentiras y sumando adeptos en contra de todo tipo. Y hay que denunciarlo en este Parlamento.

¿Qué tipo de Parlamento vamos a ser si aprobamos un objetivo por debajo del que ya ha aprobado el Consejo? ¿De qué lado vamos a poner nuestra confianza si, en vez de apoyar el mandato de Linda McAvan para que negocie ya con el Consejo y con la voluntad de la Comisión, nos situamos en el terreno de los que nos han presionado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y no buscar argumentos falaces, como los que hemos tenido que oír.